Pour autant, d'autres affirment le contraire. Il est vrai que, dans ce moment où nous devons choisir, vous, en tant que Commission mais aussi nous, ici, au sein du Parlement, avons un devoir d'exigence quant à la qualité et à la véracité des approches scientifiques.